aspectos tales como la innovación social —entendida como innovación por parte de los trabajadores y de los ciudadanos—, el incentivo que supone una contratación pública innovadora y verde, o la necesidad de mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Ello me permite a mí centrarme e incidir en un aspecto concreto del informe la necesidad de desarrollar indicadores. Señorías, si entendemos la innovación sencillamente como nuevos productos, procesos y servicios que redundan en un aumento de la actividad económica, es fundamental que nos dotemos de los instrumentos para medir nuestra capacidad de innovación precisamente en términos económicos, y que lo hagamos a partir de parámetros tales

Se trata de establecer indicadores, todos ellos, que reflejen la capacidad de la innovación para generar crecimiento, empleo y aumento del PIB, y que permitan comparar nuestra situación, en términos de intensidad, con las economías de nuestros países competidores. Y quiero terminar con unas breves palabras como miembro de una delegación que se ha opuesto al lanzamiento de la cooperación reforzada sobre la patente comunitaria, y decir que nos hemos opuesto porque pensamos que el instrumento de cooperación reforzada puede afectar de manera directa al mercado interior, a la cohesión territorial y al derecho de los ciudadanos de todos los Estados miembros a contar con la máxima seguridad jurídica.